utanríkisráðherra fyrir þessa ágætu skýrslu

málefnin þá er tæpt á mörgum málum og svo sem ekkert við það að athuga en það sem mér finnst kannski að hæstvirtur utanríkisráðherra hefði mátt fjalla ítarlegar um í skýrslunni eru einkum þrjú málefni og það er það sem fólkið í landinu er að velta fyrir sér mér finnst það vanta í fyrsta lagi

þess að ísland studdi árásina á írak og í öðru lagi um viðræður um varnarhagsmuni þjóðarinnar við bandaríkjamenn og í þriðja lagi finnst mér að ég hafi orðið var við það í umræðunni að fólkið í landinu vill einnig fá nánari upplýsingar um starfsemi utanríkisþjónustunnar ég hefði talið það vel við hæfi að það hefði verið farið inn á þessi málefni nú hefur síauknum fjármunum veitt í utanríkisþjónustuna og æ fleiri sendiherrar sem eru komnir á spena hjá ríkinu og ég hefði talið það vel við hæfi hvað er það sem kallar á þessa þörf ég er á því að ef maður skoðar þessi mál þá er það ljóst í mínum huga

seðlabankastjóri núna bera hér ábyrgð og ég hefði talið að á árásinni á írak af því að ísland er á lista yfir þjóðir sem studdu það og ég hefði talið vel við hæfi að andrúmsloftið í þjóðfélaginu yrði hreinsað og það yrði gefin skýring á þessu vegna þess að þetta tengist

og það má flestum vera ljóst og það er heldur ekki mikið um stöðu þeirra í þessari skýrslu það er tæpt á líffræði og einu og öðru fyrst á líffræði sem væri áhugavert að fá svör um hjá hæstvirtum utanríkisráðherra það er deginum ljósara að tvö fyrstnefndu málin eru samtvinnuð stuðningurinn við aðild íslands við árásina á írak og viðræður íslenskra stjórnvalda við bandaríkin um að halda varnarviðbúnaði það eru miklar líkur til þess að íslenskir ráðamenn hafi talið að stuðningurinn við stríðið í írak hafi verið lykillinn að því að fá að hafa hér áfram herþotur og varnarviðbúnað ég hefði talið að það hefði verið um að gera að fara rækilega í gegnum það en það er annað sem hefði meira við hæfi það væri að hæstvirtur forsætisráðherra væri löngu búinn að gera grein fyrir atburðarásinni og orsökunum á því hvers vegna við íslendingar erum á þessum lista ég sé það á skýrslunni að þetta er ákveðið feimnismál hjá stjórnvöldum það eru örfáar línur um íraksmálið sem er ofarlega í hugum fólksins í landinu en það er greinilega ekki mikið rúm fyrir það í þessari skýrslu og ég hefði talið að það væri löngu tímabært að gera grein fyrir þessu hæstvirtur forsætisráðherra halldór ásgrímsson er orðinn margsaga í fyrsta lagi hefur hann haldið því fram að

þannig að ég veit eiginlega ekki hvað hann heldur fram í dag og væri löngu tímabært að hann gerði í rauninni hreinskilnislega grein fyrir því hvort þessi mál tengdust og það væri ágætt að hæstvirtur utanríkisráðherra segði okkur frá því í öðru lagi hefur hæstvirtur forsætisráðherra halldór ásgrímsson haldið því fram að það sem hafi valdið stefnubreytingunni örlagaríku hafi verið breytt afstaða frakka í málinu það hefur komið á daginn að það getur ekki staðist það er eftiráskýring sem er i rauninni ósönn og það er orðið tímabært að íslensk stjórnvöld það hefur sýnt sig að hæstvirtur forsætisráðherra hefur ekki haft þungann til að gera hreint fyrir sínum dyrum og þess vegna hefði meira kjörið tækifæri núna fyrir nýjan hæstvirts utanríkisráðherra að koma hreint fram

það hefur komið á daginn að það var hæstvirtur forsætisráðherra og fyrrum forsætisráðherra sem voru höfuðpaurarnir í þessu máli í þriðja lagi hefur hæstvirtur forsætisráðherra gefið í skyn að þessi ákvörðun sem við sitjum uppi með hafi verið margrædd í þingflokki framsfl og jafnvel í utanríkismálanefnd en síðan

ísland hafi bara sýnt einhvern móralskan stuðning en við gerðum nú meira en það við tókum beinan þátt með því að senda landhelgisgæsluna til írak að leita að sprengjum ég verð að segja það að það er kominn tími til að gera hreint fyrir dyrum í þessu máli það hefur komið á daginn að þessi árás var byggð á fölsuðum gögnum

ég segi nú bara hvers vegna geta íslensk stjórnvöld ekki líka gert það sagt okkur hafa orðið á mistök og bara beðist afsökunar ég er á því að þjóðin væri mjög líklega tilbúin að fyrirgefa þessum mönnum vegna þess að þeir vissu ef til vill ekki betur og þeim gekk ef til vill gott eitt til en meðan þeir halda þessum leik að koma ekki hreint fram það er óásættanlegt ég er á því

þriðja málið sem er mjög vert að minnast á hér er þessi mikla þensla í utanríkisþjónustunni

mjög mikilvæg þjónusta og það má vera en það er einnig deginum ljósara að stjórnvöld verða að skýra út fyrir þjóðinni og hafa einhverja kynningu á því hvað er að gerast í utanríkisþjónustunni hvers vegna er hún að þenjast svona út um marga milljarða á föstu verðlagi það verður að vera kynning á því ég segi fyrir mig ég er þingmaður hér á þjóðþinginu

ég sé ekki þessa miklu þörf fyrir þessa útþenslu á utanríkisþjónustunni ég verð að segja það að utanríkisþjónustan ef það á að verða sátt um störf hennar verður að vera einhver kynning á mikilvægi hennar það er engin sátt um það að menn séu að ráða hér eintóma innanbúðarmenn í stjórnarflokkunum og svo beinan og einn til að friða utan flokkanna svo sem háttvirtur þingmaður fyrrum þingmann hér í samfylkingunni það er auðvitað óþolandi að menn ef menn ætla að hafa einhvern frið um þessa utanríkisþjónustu að menn hafi þá mannaráðningar með þeim hætti að fólkið skilji þetta þetta er alveg óskiljanlegt að vera alltaf að sækja menn í tugatali inn í stjórnarflokkana og svo einn og einn kannski í samfylkinguna ég verð að segja það að það hefur ýmislegt fleira borið hér á góma meðal annars fiskveiðar sem okkur í frjálslynda flokknum eru hugleiknar það hafa verið deilur um það á milli meðal annars háttvirtur þingmaður guðlaugs þórs og annarra þingmanna hvort stefna evrópusambandsins sé góð eða vond það mátti skilja orð hans á þann veg að stefna íslendinga væri eitthvað sérstaklega góð ein meginástæða fyrir því að ég tel vera ótækt að ganga inn í evrópusambandið er sú að stefna íslendinga í fiskveiðimálum er alvond nú er það svo að menn geta keypt veiðiheimildir jafnvel til langframa eða alla vega þangað til þessir flokkar fara frá völdum sem verður vonandi sem allra fyrst að þá er það orðið þannig að það er komin hér ný stétt útgerðarmanna sem eru leiguliðar sem leigja aflaheimildir þeir greiða hátt í níu milljarða fyrir það að fá að sækja sjóinn til einhverra sem eru handhafar sem sjálfstæðisflokkurinn og hinn kvótaflokkurinn framsóknarflokkurinn hafa veitt þessar veiðiheimildir það er nú svo að þar rennur helmingurinn af tekjum þeirra sumir þessara manna eru ekki búsettir á íslandi jafnvel búsettir í bandaríkjunum og ég verð að segja það að með inngöngu í evrópusambandið skiptir það máli fyrir leiguliða sem er að leigja til sín aflaheimildir dýru verði hvort viðkomandi er með íslenska kennitölu eða þá kennitölu sem væri á spáni það er þar sem við sjáum hættuna á við í frjálslynda flokknum með það að fara inn í evrópusambandið með núverandi fiskveiðistefnu að það er algerlega ótækt vegna þess að það mun einfaldlega leiða til þess að varanlegar aflaheimildir gætu þess vegna lent í höndunum á útlendingum og íslendingar sem væru að stunda útgerð þyrftu að greiða háar leiguupphæðir til manna sem væru þá búsettir í öðrum löndum ég vona að þingmenn taki nú eftir þessu og sérstaklega sjálfstæðismenn sem hafa varið þetta vitlausa kerfi að þetta gengur ekki þetta gengur alls ekki og það verður að breyta þessu en það er fleira sem vakti athygli mína hér í þessari skýrslu það er svo sem ýmislegt það vantar meðal annars mál sem mér finnst að utanríkisþjónustan mætti nú sinna fremur en mörgum öðrum sem virðast vera ofar á forgangslista utanríkisþjónustunnar það eru umhverfismálin það er eitt umhverfismál sem ég hef lagt áherslu á hér í þinginu og það er hve geislavirkur úrgangur sem berst hér til stranda landsins frá bretlandi og sellafield þar var slys og mér finnst að þetta væri eitt af verkefnum sem utanríkisþjónustan ætti að sinna í miklu meira mæli en gert hefur verið alla vega hef ég ekki fengið skýr svör hjá hæstvirtur umhverfisráðherra um hvort eða þá hvernig ef utanríkisþjónustan hefur beitt sér í þessu máli svo er það á blaðsíðu tólf sem mér finnst mjög sérstakt og vert að vekja athygli hæstvirts utanríkisráðherra á það kemur hér fram í skýrslu hans að framleiðni fiskstofna hafi minnkað mér finnst þetta vera víða um heim mér finnst þetta vera svolítið sérstakt og hvort það sé hægt að fá einhverja skýringu á þessu nú fer framleiðni fiskstofna væntanlega eftir því hvað fiskar vaxa mikið og hver vaxtarhraði þeirra er og hvað það eru margir fiskar að vaxa þetta er svolítið sérstakt nú er þetta greinilega komið með inn í skýrslu utanríkisráðherra hæstvirtur að framleiðnin sé að minnka og maður veltir fyrir sér hvað valdi og hvort hæstvirtur utanríkisráðherra hafi áttað sig á því það er náttúrlega ef menn velta því fyrir

og hvað valdi það væri fróðlegt að fá upplýsingar um það hjá hæstvirtum utanríkisráðherra það sem ég vil leggja hér áherslu á í lokin er það að hæstvirt ríkisstjórn horfist í augu við verk sín og axli ábyrgð og biðji þjóðina afsökunar á því að vera á umræddum lista og geri betur grein fyrir stöðu varnarviðræðna við bandaríkjamenn þetta er mjög skrýtin staða hér að við erum að ræða um utanríkismál og það er einhvern veginn sneitt hjá þeim málum sem þjóðin spyr sig hvað mest um hver staðan sé í